... ima Aljaž Kovačič, izvolite. Hvala. Za mene res žalosti glede na to, da sem res bil večkrat pri vas na to temo, da še vseeno so tu neke take razlike v tej debati, čeprav smo se tam kar nekaj strinjali. Zdaj, berete ta koalicijski sporazum, ne, jaz zdaj v tem koalicijskem sporazumu nikjer ne preberem, da mi kjerkoli zapišemo, da je študentsko delo prekarno delo. Ja, napišemo v prvi točki: zmanjšali bomo prekarno delo med mladimi in spodbujali sklepanje rednih zaposlitev. Potem pa je naslednja, tri točke za tem, uredili bomo študentsko delo. In tukaj jaz nikjer ne vidim, da je študentsko delo prekarno delo. Zdaj, da pa vi govorite, da bi študente redno zaposlili, ja, se strinjam s tistimi, študentje, ki dejansko povlačujejo študij, ne vem pa, kako boste redno zaposlili, ne vem če veste, da pri nas traja študij okrog pet, šest let, se pravi imamo prvo bolonjsko stopnjo, kjer imamo prvi, drugi in tretji letnik ter potem, drugo bolonjsko stopnjo, ker imamo prav tako prvi in drugi letnik, in ne predstavljam si, kako bo en v prvem, drugem ali tretjem letniku bolonjske stopnje, kaj se redno zaposlil in pustil študij? Tem niti doštudiral ne bo. Če bi potemtakem študentsko delo, ukinili. Kar pa pravite glede omejitev, ja, omejitve so že danes. mislim, da na prejšnji teden na Odboru za finance bil sprejet amandma, da bo, olajšava do do tri tisoč petsto evrov, se pravi, lahko študent zasluži vsaj kaj zasluži, nad tem je, je, obdavčeno. Prav tako pa mislim, da je obdavčena študentska napotnica nad štiristo evrov, ne. Tako da govoriti, da je to nekaj totalni nered, so pač, ni glih resnica, no. Hvala lepa. Ja, ...